Monsieur le Président, l'île de Mayotte est la région la plus pauvre de l'Union européenne.

La région la plus pauvre de l'Union européenne est une région française alors que la France est la deuxième puissance économique de l'Union européenne. Et vous devez savoir qu'actuellement, Mayotte est plongée dans la plus grave crise de son histoire.

Je dis ici depuis Strasbourg que Mayotte est une honte pour la France et que la France fait honte à l'Europe.